Desde un punto de vista político, vemos cómo Argentina ha girado políticamente a un gobierno mucho más proclive al acuerdo con la Unión Europea. En Brasil, a pesar de las dificultades políticas, se han dado cuenta de la importancia de priorizar también la apertura comercial y no solo priorizar la integración regional. Y Paraguay y Uruguay también están muy dispuestos al inicio de estas negociaciones. Pero, además, es un buen momento económico para iniciar estas negociaciones. Un buen momento económico porque la Unión Europea necesita crecimiento y creación de empleo y, sin duda alguna, los acuerdos de libre comercio son un importante instrumento para impulsar el crecimiento y la creación de empleo más aún con un aliado comercial y político como es Mercosur, área y región con la que compartimos valores y con la que compartimos principios.

Como decía, también Brasil está pasando por dificultades económicas, y también el resto de países necesitan impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Además, en un contexto en que la Unión Europea tiene acuerdos con Colombia y Perú, tiene acuerdos con México —que, por cierto, está modernizando—, tiene acuerdos con Chile y, además, está negociando el importante acuerdo con los Estados Unidos, Mercosur necesita más que nunca estas negociaciones para tener un instrumento adicional para impulsar el crecimiento y no quedarse aislado del resto del mundo.